Herr Präsident! Zunächst freuen wir uns, dass offensichtlich eine Einigung für die künftige reguläre Sitzverteilung gefunden wurde für den Fall, dass die Briten denn wirklich gehen. Wir hätten uns noch weniger Abgeordnete gewünscht, sehen aber auch, dass jetzt Unwuchten, Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden können. Drei Punkte für die Zukunft Erstens müssen wir endlich eine Formel beschließen, die die Sitzverteilung auf Dauer berechenbar macht und die juristisch auch standhält. Zweitens müssen die EU Staaten mit erheblichem Bevölkerungsrückgang irgendwann auch akzeptieren, dass mit geringerer Bevölkerungszahl auch weniger Abgeordnete da sein müssen. Drittens dürfen transnationale Listen nicht kommen. Diese Listen sind ein Einfallstor für Populisten wie Wilders oder Le Pen. Ich frage mich wirklich Warum erleichtern wir bekannten, aber radikalen Europagegnern so den Einzug ins Parlament, und warum entfernen wir uns immer weiter von den Menschen und ihren Problemen? Glauben wir im Ernst, glauben Sie im Ernst, dass die Honoratioren einer transnationalen Liste oder Radikale von links und rechts, glauben Sie im Ernst, dass sich diese Herrschaften um die Probleme in den Regionen kümmern, um Mittelstand, um Auflagen in der Landwirtschaft oder darum, wie das Geld aus dem Sozialfonds wirklich an die Bedürftigen kommt?

So generieren wir eine politische Kunstwelt, die sich nicht für Details und nicht für Wahlkreisarbeit interessiert. Deshalb sollten wir gegen die transnationalen Listen